Madame la Présidente, ce rapport est délicat et je tiens à en critiquer le titre. L'utilisation du terme flux migratoire donne le ton une vision des migrants comme des marchandises ou des envahisseurs.

Les récents mouvements démocratiques au sud ont permis de nous mettre face à nos contradictions. Ils ont à nouveau mis en évidence l'incohérence et le manque de vision de nos politiques de coopération obsolètes et décalées par rapport à la réalité. Il est plus que temps pour l'Union européenne de mettre en place une politique migratoire qui soit en cohérence avec nos valeurs, qui reconnaisse que notre monde est celui de la mobilité des personnes,

Continuer à parler de flux migratoires est aberrant et contraire à nos valeurs humanistes. Si nous, Européens, voulons être un acteur d'envergure dans le monde, nous devons changer notre approche et travailler à l'édification d'une union fraternelle pour la Méditerranée, qui ne pourra se faire sans révision de la politique de mobilité, nommée aujourd'hui migratoire. Nous devons être à la hauteur des attentes des peuples du Sud. La peur de l'immigration ne peut plus conduire nos politiques. Le renforcement des contrôles aux frontières ne doit plus être la première motivation dans la mise en place d'accords de coopération, comme cela avait été le cas avec la Libye. Nous devons revoir les conditions nécessaires à toute signature d'accords en matière de circulation des personnes concernant les accords de réadmission, afin d'être en cohérence avec le respect des droits de l'homme. Nos actes sont encore dans une approche sécuritaire de la mobilité, en contradiction avec nos valeurs et nos exigences de protection des populations.

Madame la Commissaire, quelle politique avoir pour mettre en place une véritable Union pour la Méditerranée, fraternelle avec les peuples du Sud, qui se sentent aujourd'hui méprisés par nous?